Auf Initiative der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte habe ich die politische Patenschaft für Herrn Bahman Ahmadi Amouie übernommen, einen der bekanntesten Journalisten des Iran.

Sie haben allesamt nichts anderes getan, als ihr Recht auf Meinungsfreiheit in Anspruch zu nehmen eines der selbstverständlichsten Grund und Menschenrechte! Und der Iran hat nicht den geringsten Anspruch, wie ein normaler Staat behandelt zu werden, solange er nicht einmal diese minimalen Grundrechte einräumt.

Der Iran ist eine der ältesten Kulturen der Menschheit und einer der ältesten Staaten der Menschheit. Aber dann soll er sich auch entsprechend benehmen und Menschlichkeit walten lassen gegenüber Persönlichkeiten, die nichts anderes tun, als frei und offen ihre Meinung sagen.